Je me dois d'exprimer plus spécifiquement une forte réserve au sujet de l'inclusion dans le mandat de négociation des marchés publics de défense et de sécurité, et ce pour trois raisons. D'abord, il n'existe aucun précédent de négociation commerciale conduite par la Commission incluant ce domaine très sensible qui renvoie à des considérations politiques et stratégiques dépassant largement les compétences de ladite Commission. Établir un tel précédent ne se justifie nullement, en particulier au regard des demandes des industries concernées des deux côtés de l'Atlantique. Ensuite, comme il y est explicitement fait mention dans le mandat, la directive européenne de 2009, le paquet défense, s'efforce de créer un véritable marché intérieur européen, ainsi qu'une base industrielle et technologique européenne en matière de défense. La mise en œuvre de cette directive très récente, à peine transcrite dans la plupart des États membres, est encore incomplète et aléatoire. Cela signifie que le marché européen est insuffisamment consolidé pour que son ouverture, dans un contexte de fort déséquilibre structurel avec les États Unis, nous soit bénéfique. Et, enfin, les obstacles à lever dans le domaine précis de la défense sont d'une nature politique non tarifaire et d'une ampleur telles qu'il est totalement illusoire d'envisager qu'une négociation commerciale soit en mesure de lever rapidement les obstacles et surtout de profiter à l'industrie européenne. Je comprends que la non exclusion de ce secteur de la défense relève d'une tactique de négociation, mais le rôle du Parlement, Monsieur le Président, n'est pas de s'aventurer dans la tactique d'une négociation qu'il ne conduira pas.